Fosfáty sú syntetické látky, ktoré sa nachádzajú v detergentoch používaných v domácnostiach, v práčkach a automatických umývačkách a po použití končia v našich vodných systémoch.

Opatrenia krajín obmedzujúcich používanie fosfátov sú však neúčinné, lebo na náplň do pračiek aj automatických umývačiek sa vzťahujú nariadenia o vzájomnom uznávaní.

Prijatie takýchto harmonizovaných pravidiel by nám potom pomohlo jednotne postupovať aj pri komunikácii s tretími krajinami.